Desde un punto de vista teórico, creo que no hay duda estamos interrelacionados y no hay manera de cerrar las fronteras no hay manera de encarar los grandes problemas de una manera específicamente nacional.

Se adopta una declaración política y un plan de acción.

si creemos de verdad en las soluciones europeas, ¿es eso suficiente?